Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous avez parlé de trois inquiétudes.

La libéralisation accélérée et débridée produit dans tous les marchés des dérégulations qui causent une hyper volatilité des prix qui est de la plus grande insécurité pour le monde agricole.

Il faut l'assurer et ce n'est pas le cas pour le moment.

Elle se retourne et ce n'est pas dû nécessairement aux pics saisonniers, c'est clairement une instabilité qui est accrue dans le marché du lait. Je voulais vous poser une question, Monsieur le Commissaire. On parle de soft landing pour le système actuel.